Podpredsednik, hvala za besedo. Podobno kot pri prejšnjih dveh odlokih, tudi pri predlogu odloka o ustanovitvi Univerze v Primorskem prvi vrsti gre za uskladitev pretvorbe študijskih področij s Klasius-P v Klasius-P šestnajst. Kar pa je drugačnega pri tem odloku od pa je, da se pri Fakulteti za vede o zdravstvu tudi dodaja študijsko področje izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, katerim je Vlada Republike Slovenije v skladu z odlokom že podala soglasje. Sprememba odloka pa prinaša tudi jasnejši zapis trajanja mandata upravnega odbora, in sicer zaradi sistemske poenotenje uveljavljanja trajanja mandata upravnega odbora kot celote in ne posameznega člana, kakor to veleva oziroma kakor je to določeno z devetindvajsetim členom Zakona o zavodih. Tudi pri tem primeru seveda gre za krajši mandat, v primeru študentov, kot sem že razložil pri drugih odlokih, predčasno. Sprememba odloka pa prinaša tudi drugačen zapis vrstnega reda članic, in sicer po abecedi. Hvala.